Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un pays où il existe des risques sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains. Or, le Pakistan connaît de graves violations des droits humains peine de mort, torture, morts en détention, disparitions forcées, crimes d'honneur.

Comment s'assurer que les droits des personnes réadmises et leur sécurité seront respectés?

Rien sur les conséquences de l'accord pour les réfugiés afghans. Aucun suivi de la mise en œuvre de l'accord par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est prévu.